Všeč mi je film Shutter Island, to je zaradi več razlogov. Prvo kot prvo, v njem nastopajo oziroma igrajo zelo dobri igralci. ne samo, da so znani, ampak tudi odigrajo svojo vlogo zelo pristno. druga stvar mi je zelo všeč, scenografija. Vedno prikazuje okolja, v katerem se dogaja na novo oziroma nekonvencionalen način. ima pa tudi zgodba globlji pomen, kot se na prvi pogled zdi. še posebej pa mi je všeč to, da snemanje poteka na tak način, da se občasno zdi, da še samo gledalec ne ve, ali se je nekaj res zgodilo a se ni zgodilo, in potem dobimo tak občutek, kako je biti nor. Film se začne z detektivom, ki dobi novega partnerja, in potuje na otok, da bi raziskoval skrivnost pacientke, ki je izginila. ta otok pa ni navaden otok, ampak gre za, zapor oziroma otok, na katerem je mentalna institucija. čez film odkriva razne skrivnosti, ki namigujejo, da je bila ta pacientka ugrabljena in da ima zapor da je zapor poln skrivnosti. na koncu zgodbe ga vse skrivnosti oziroma vsi namigi peljejo v svetilnik. Češ da bi da tam opravljajo neke ilegalne eksperimente s svojimi pacienti. Ampak v bistvu pa razkrijejo, da je on sam pacient tega otoka in da ima dvojno identiteto. In da se je oziroma da se skriva za tem likom detektiva, ker je zaradi travme v njegovem življenju, saj je njegova žena utopila njegove tri otroke in jo je nato umoril iz jeze. Všeč mi je Velika planina. prvo kot prvo je precej blizu in se lahko večkrat zapeljemo tja. ima zelo lepo pokrajino, tudi razgled, je veliko trave, ker mi je zelo všeč, da se lahko nekajkrat umaknem iz te, betonske džungle, bi lahko rekli. na sploh pa sem navdušen nad izleti v hribe, saj so mi zelo pomirjajoči in me velikokrat sprostijo. Verjetno največje znamenitosti tega kraja so tradicionalne koče. Teh je zelo veliko in jih je tudi možno najeti. precej k temu vzdušju pa doprinesejo tudi krave, ki so v prosti reji, sicer so za ogrado, ampak vseeno jih je precej veliko. verjetno je še znamenitost tudi cerkev na vrhu, ter pa sama pokrajina, ki je še vedno precej neokrnjena. Iz doma se odpravim po glavni cesti v nasprotno smer od Moravč. Na križišču zavijem levo v smeri Želodnika. Ko pridem do Nogometnega kluba Dob, zavijem desno. Peljem se čez Turnše v Radomlje in nato pot nadaljujem naravnost do Črne pri Kamniku. To je naravnost približno deset kilometrov. Tam zavijem desno in nato še zavijem levo po približno petih kilometrih in se peljem naravnost do cilja. Všeč mi je poklic grafičnega oblikovalca, saj gre za poklic, pri katerem moramo uporabiti svojo artistično oziroma ustvarjalno plat. In moramo nekako predstaviti neko stvar na nov način oziroma nekonvencionalen način. prav tako pa mi je pisano na kožo še to, da se veliko ukvarja z novejšimi tehnologijami. Grafični oblikovalci se običajno ukvarjajo z oblikovanjem stacionarnih, oglasov. nekateri pa se lahko tudi ukvarjajo z video obdelavo. prav tako so tudi iskani v, na področju socialnih omrežij, in sicer oblikovanju raznoraznih objav. običajno pa gre za projektna dela, v katerem se z podjetji, oziroma sodeluje s podjetji samo v trenutkih oziroma na glede na povpraševanja. Všeč so mi makaroni s tunino omako, in sicer, saj gre za preplet okusov. rad dodam tudi začimbe in zaradi tega še ojačajo okus. prav tako pa mi je tudi zelo všeč zaradi sira, ker ga že na splošnem rad jem. Priprava makaronov s tunino omako je precej preprosta. Najprej tuno malce popečemo na ponvi. Nato dodamo topljeni sir in edamec. po potrebi dodajamo mleko, da omaka ostane gostljata. Na začetku dodamo tudi, zelišča, kot so na primer, provansalska zelišča, sladka paprika, sam pa dodam tudi kanček karija. To vse peče oziroma kuha približno devet minut in je ravno prav, ravno pravšnji čas, da se med tem skuhajo še makaroni. Všeč mi je knjiga Krasni novi svet. precej podrobno opiše neko fantastično prihodnost človeštva. zanimiva mi je zaradi tega, ker opiše neko prihodnost, v kateri ni teh osebnih čustev in ljudje ves čas živijo pod vplivom, drog. To je pravzaprav njihov edini način, da sploh lahko preživijo svoje življenje, ki je tako, lahko bi rekli, celo dolgočasno. Predstavljena je družba, ki je ločena v kaste, otroci so rojeni v epruvetah in jih natočijo vedenja glede na kaste. Še dodatno pa je, da jim med njihovim razvijanjem v epruvete dodajajo razne snovi in jim tako omejujejo oziroma oziroma povejo, določijo njihovo kasto, še preden so rojeni. Glavni lik je sicer višji, v višji kasti, ampak je nesrečen in si želi spoznati tako imenovano divjaško kulturo, ta je v rezervatu v Novi Mehiki. tam spozna divjaka Johna, oziroma vsaj reče mu divjak, Ker je zelo navdušen nad to kulturo, si glavni lik želi pripeljati ga nazaj v London, in sicer ko ga pripelje, se John poskuša navaditi na to novo kulturo, ampak je razlika med kulturami prevelika, John meni oziroma se mu zdi, da je nova kultura popolnoma moralno izprijena in se je enostavno ne more navaditi. Ko spozna, ko pride do tega spoznanja, se zato tudi obesi. Najbolj mi je v spominu ostala naravna katastrofa, ki se je zgodila pred dvema letoma. to je bila poleti, in sicer toča. najbolj mi je ostala v spominu zaradi dejstva, da se je zgodilo kar naenkrat. imeli smo tudi zelo veliko škode, saj so velika oziroma te velike krogle letele z neba in so poškodovale, tako strehe kot tudi avta. imeli smo potem še približno pol leta delo s tem, da smo popravili vse strehe, ki so bile poškodovane. na sploh pa mi je ostala v spominu zaradi tega, ker se je zgodila tako na hitro in pa nepričakovano. Najbolj uporabno orodje se mi zdi, da je švicarski nož. lahko bi rekli, da pravzaprav ni samo eno orodje, ampak je vse združeno skupaj. Zaradi tega se mi zdi to najbolj uporabno, saj gre v eno orodje veliko ostalih orodij in je zato primerno skoraj za vsako situacijo, v kateri se znajdemo. Najljubše mi je poletje, takrat imam največ prostega časa. zunaj je tudi precej toplo. dnevi so daljši in se lahko ukvarjam z raznimi hobiji, ki pozimi niso mogoči. Slabe plati poletja so verjetno, da je občasno prevroče. Imam pa tudi težave zaradi cvetenja, saj imam alergijo na cvetni pelod. Moj najljubši hobi je tek. med tekom se namreč velikokrat sproščam, grem lahko v naravo, na sploh, povzroča dobro počutje. Mislim, da tek nima slabih lastnosti. edina slabost bi lahko bila občasen glavobol po teku zaradi dehidracije. Najbolj všeč za domačo žival so mi mačke. te so precej majhne in se mi zdijo ljubke. Imajo zelo mehko dlako in se rade božajo. Skrb za mačke je precej preprosta. rabijo le dovolj hrane in pa ves čas dostopno vodo. Če živi v stanovanju, pa je potrebno tudi poskrbeti za stranišče. prav tako pa je potrebno na vsake toliko časa poskrbeti tudi za veterinarske posege, ter pa redno čiščenje dlake oziroma česanje odvečne dlake. ogrevanje hiš lahko poteka na več načinov, na primer ena izmed teh je s pomočjo peči. ta lahko gori na les ali sekance, lahko pa tudi na kurilno olje. Nato segrevajo centralni ogrevalni sistem in s tem ogrevajo svojo hišo. Obstajajo pa tudi toplotne črpalke, razni električni grelci ter pa sončni kolektorji, ki ogrevajo vodo, in nato na podoben način kot peči s centralnim ogrevalnim sistemom ogrevajo hišo. Dragi Janez, dne sedemnajsti sedmi dva tisoč enaindvajset ob osemnajsti uri si vabljen na rojstnodnevno zabavo pri meni doma. Vse najboljše ob tvojem rojstnem dnevu, želim ti vse dobro in čim več uspehov ter da bi ostala dobra prijatelja.